Herr Präsident! Das Verlangen des Parlaments nach einem Vorschlag vonseiten der Kommission für die Schaffung eines Verfahrensrechts für die EU Verwaltung ist ja nicht neu. Das wird seit langem diskutiert, und mein Kollege Berlinguer ist wirklich eine Triebfeder für diese Debatte, für die Sachlichkeit und Klarheit in dieser Debatte.

Diese Forderungen werden zum Teil in bestimmten Normen erfüllt, aber eben nur zum Teil. Es mangelt an nachvollziehbaren Fristen, an Regeln und Verfahren, die es für Bürgerinnen und Bürger auch transparent machen, wie und auf welche Art und Weise eine Anfrage, eine Beschwerde behandelt wird. Der Zugang zu Dokumenten und die langen Fristen, bis Antworten kommen, demotivieren gerade jene Bürgerinnen und Bürger, die sich engagiert für die europäische Sache an die Kommission wenden und sich von ihr Hilfe und Unterstützung erwarten. Vor allem müssen gerade diese Verstoß und Beschwerdeverfahren normiert werden. Es braucht übersichtliche Zeitlimits für das Recht auf Anhörung. Es braucht die Pflicht zur Begründung von Entscheidungen und Nicht Entscheidungen. Und es braucht den Zugang zu Dokumenten.

Ich möchte nochmals darauf hinweisen, dass der Bürger und die Bürgerin nicht Störfälle im Betrieb der Verwaltung sind, sondern diejenigen, für die das Ganze existiert. Das müssen wir dringend und unbedingt ernst nehmen. Wir wollen stolz sein können auf unsere Verwaltung! Wir wollen stolz sein können und sie als Beispiel nennen können dafür, dass es in manchen Mitgliedstaaten oft noch schlechter darum bestellt ist.